djúpur samdráttur varð í hagkerfinu með vaxandi atvinnuleysi og fjölgun gjaldþrota mikill tekjuhalli myndaðist á ríkissjóði ásamt stóraukinni skuldsetningu þessi er staðan sem við er að etja og kannski ekki nema von að árið hafi verið okkur öllum og þjóðinni langt og strangt að mörgu leyti hefur árið tvö þúsund og níu snúist um fortíð en ekki framtíð íslenska þjóðin er særð eftir hrunið og okkur er nauðsynlegt að grafast fyrir um það hvað fór úrskeiðis og hvernig annað eins gat gerst og sú spurning var áberandi í ræðum sem voru fluttar í þessum sal fyrir ári hvernig gat þetta gerst á því hefur reyndar verið tekið af þeirri ríkisstjórn sem nú situr sú ríkisstjórn sem nú situr réð erlendan ráðgjafa sér til aðstoðar embætti hins sérstaka saksóknara þrír saksóknarar ráðnir og auknum fjármunum veitt til þess að rannsaka bankahrunið til hlítar og aukin heldur mun rannsóknarnefnd alþingis skila sínum niðurstöðum í nóvember í skýrslu sem formaður hennar hefur nefnt að verði ein verstu tíðindi fyrir íslenska þjóð í langan tíma engin sátt verður nema við fáum svör við því hvað fór úrskeiðis og hverjir báru á því ábyrgð og um það hljótum við öll að vera sammála en á sama tíma er það brýnt verkefni að halda samfélaginu gangandi byggja upp sterkt efnahagskerfi tryggja félagslegt réttlæti og jafnrétti standa vörð um velferðina og innviði samfélagsins og byggja framtíðina á græna atvinnustefnu að þessari endurreisn þurfa allir að koma ríkisstjórn alþingi samtök launafólks og atvinnurekenda verkefnið er risavaxið og þess vegna má enginn skorast undan öll þau skref sem við stígum eru mikilvæg til að leggja grunn að betri framtíð við vitum auðvitað öll að árið fram undan og líklega næstu tvö til þrjú ár verða strembin við megum hins vegar ekki gleyma því sem vel er gert og við munum vinna bug á vandanum og sigra fjöllin sem eru fram undan eins og forsætisráðherra fór yfir í ræðu sinni hefur verið unnið að markvissum aðgerðum í lágu lánþega sem birtast nú í tillögu hæstvirts félagsmálaráðherra og miða að því að hjálpa þeim flestum til að missa ekki heimili sín vegna bankahrunsins venjulegt fólk bar ekki ábyrgð á hruni bankanna og þó getu ríkissjóðs séu mikil takmörk sett þarf að koma í veg fyrir að allt þetta venjulega fólk sem fór sér gætilega og greinir sér ekki hurðarás um öxl verði gjaldþrota vegna glæfraspils fjármálamanna það hefur verið gripið til margvíslegra úrræða til að auðvelda sem flestum að komast í gegnum þá erfiðleika sem við er að glíma ég vil vekja athygli á samstarfi mennta og félagsmálaráðherra sem miðar að beina fólki í nám en það samstarf skilar verulegri hækkun á grunnframfærslu námslána enn fremur hefur verið unnið að breytingum á námslánakerfinu til dæmis með afnámi kröfu um ábyrgðarmenn á námslánum sem felur í sér miklar úrbætur fyrir alla námsmenn nú er unnið áfram af sömu ráðuneytum að þróa frekari menntunarmöguleika fyrir atvinnulaust fólk fjárlagafrumvarpið sem nú er lagt fram er líklega lítt til vinsælda fallið og ég held að ekki hafi nokkrum manni dottið í hug að það yrði þannig en niðurskurðurinn fram undan þarf ekki að koma neinum á óvart hann er afleiðing hrunsins afleiðing gríðarlegar skuldsetningar þjóðarbúsins þar sem heilt bankakerfi lagðist á hliðina með hörmulegum afleiðingum auð vitað er niðurskurður ekkert gleðiefni en hann verður ekki til af engu það hefur verið reynt að standa nokkurn vörð um velferð og menntun með því að gera vægari kröfu á þessa málaflokka fimm prósent kröfu til heilbrigðis og félagsmála og sjö prósent kröfu á skólamál meðan lægri málaflokkar glíma við tíu prósent kröfu eigi að síður bitnar þetta auðvitað á þeim sem síst skyldi líka þeim sem sátu eftir í góðærinu öldruðum og öryrkjum því fjárlagafrumvarpið felur í sér byrðar á alla þjóðfélagshópa þó reynt sé að dreifa þeim með réttlátum hætti og láta þá sem breiðustu bökin hafa bera þyngstu byrðarnar flestum þykir auðvitað nóg um í niðurskurðinum og telja ansi hart fram gengið svo eru auðvitað þeir sem telja ekki nóg að gert og má þar nefna viðskiptaráðherra sem er á kunnuglegum slóðum í gagnrýni sinni og virðist ekki telja ástæða til að endurmeta eigin áherslur þó að sumar ályktanir þess hljómi núna eins og misheppnaðir brandarar ríkisstjórnin hefur í björgunarstörfum sínum verið gagnrýnd fyrir að hafa ekki lagt grunn að nægilega róttækum breytingum á íslensku samfélagi það má alveg taka undir það því við þessar aðstæður fer mikil orka í það að reyna að bjarga landinu frá gjaldþroti hluti gagnrýninnar snýr að samstarfinu við alþjóðagjaldeyrissjóðinn sjóð sem æ fleiri íslendingar eru orðnir gagnrýnir á og á sér langa og skelfilega sögu í þróunarlöndum heims á meðal þess sem hann hefur verið gagnrýndur fyrir er að nota kreppur til að koma orkulindum og auðlindum í hendur erlendra stórfyrirtækja hratt og örugglega gegn slíkum yfirgangi á að standa og gegn honum stöndum við en stundum þarf ekki alþjóðagjaldeyrissjóðinn til meiri hluti sjálfstæðismanna og framsóknarmanna í reykjavík ákvað illu heilli að selja hlut orkuveitu reykjavíkur í hitaveitu suðurnesja til kanadísks fyrirtækis magn energy gegn þeim ákvörðunum beitti ríkisstjórnin sér og sumir hafa einmitt gagnrýnt ríkisstjórnina fyrir þá afstöðu en það hættulegasta við kreppuna er einmitt þetta það er krafan um skyndilausnir sem flestar snúast um að selja fjölskyldu ganga óhóflega á náttúruauðlindir og valda óbætanlegum skaða slíkt má ekki henda við megum ekki missa tækifærið til að byggja upp sjálfstætt efnahags og atvinnulífið þar sem hagsmunir samfélags umhverfis og efnahags fara saman við megum ekki missa tækifærið til að læra eitthvað af kreppunni og byggja betra samfélag en var áður þessi ríkisstjórn tók höndum saman um að halda áfram með efnahagsáætlun alþjóðagjaldeyrissjóðsins þegar flestar aðrar dyr virtust lokaðar einmitt vegna þess að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn setti aldrei þessu vant ekki skilyrði af þessu tagi en það samstarf er auðvitað ekki hugsað til eilífðar og því fyrr sem því lýkur því betra en til þess að íslenskt efnahagslíf geti rétt úr kútnum þarf að hefja niðurgreiðslu skulda það þarf að byggja upp íslenskt bankakerfi það þarf að ljúka hinu umdeilda icesave máli vextir verða að lækka og gengi íslensku krónunnar þarf að styrkjast og síðan þarf að hugsa fyrir næstu bankakreppu það þarf skýrari löggjöf um banka og viðskiptaumhverfi þannig að tryggt sé að lögin nái yfir hegðun eins og íslenska auðstéttin gerði sig seka um í hruninu og fyrir hrun en þó að neikvæðar fréttir séu áberandi eru ýmis góð teikn á lofti samkvæmt nýrri þjóðhagsspá er áætlað að árið tvö þúsund og níu dragist viðskiptahallinn hratt saman verði sjö prósent af landsframleiðslu og gert er ráð fyrir að gengi krónunnar haldist stöðugt yfir árið tvö þúsund og tíu og verðbólgan fari minnkandi kannski er mesti vágesturinn atvinnuleysið og þó að upphaflegir spádómar hafi jafnvel gert ráð fyrir allt að tuttugu prósent atvinnuleysi og við erum sem betur fer ekki í þeirri sögu er atvinnuleysi átta komma sex prósent og næsta ár er spáð svipuðu atvinnuleysi hér og á evrusvæðinu og í bandaríkjunum en eitt er hins vegar einn alvarlegasti fylgifiskur kreppunnar og sannkallað þjóðarmein fyrir jafnvinnusama þjóð og íslendingar hafa lengi verið þó að þessar tölur sýni okkur að kreppan herji víða um lönd breytir það því ekki að það fór miklu verr hjá okkur íslendingum en hjá öðrum þroskuðum lýðræðisríkjum og við megum ekki gleyma að ýmsir þættir kreppunnar eru heimatilbúnir íslenskt atvinnulíf eru skuldsettir langt umfram það sem eðlilegt gat talist íslensk fjármálafyrirtæki tóku fjarstæðukennda áhættu fremstir í flokki eru hugmyndasmiðir icesave samninganna sem brostu allan hringinn við skiljum það öll núna er það ekki áhættan er öll á íslenska ríkinu þáverandi stjórnvöld brugðust ekki nægilega snemma við og gagnvart þeim vanda stöndum við andspænis núna það er ekki nema von að allir séu ekki á eitt sáttir um það hvernig eigi að leysa úr þessari færaflækju mér eru minnisstæð orð tékknesks mótmælanda sem sagði um þáverandi forseta alla havel hann segir margt gott um lýðræði og hugmyndafræði en fólk almennt hefði meiri áhuga á að geta keypt sér brauð og þannig liður vafalaust mörgum íslendingum fólk hefur áhyggjur af sínu daglega brauði og það vill fá lausnir en gleymum því ekki að alveg eins og hugsjónum þurfi að fylgja aðgerðir verða aðgerðir líka að fylgja hugsjónum þá kemur að því se ég vil segja að lokum auðvitað er það svo að fólk greinir á um leiðir og sá ágreiningur er ekki bundinn við stjórn og stjórnarandstöðu það er eðlilegt að við rökræðum og tökumst á en tímarnir krefjast þess að við horfum á það sem sameinar fremur en það sem sundrar skotgrafarhernaður er ófrjór og mannskemmandi sem þjóðin er undir heill hennar

íslendingar hafa áður borist á banaspjót í innbyrðis deilum og hjaðningavígum það skilaði ekki góðu á sturlungaöld og það mun ekki skila góðu núna gleymum því ekki að það á að fara varlega með orð þau geta sprungið eða sem öllu verra er það getur vöknað í púðrinu og gleymum því ekki heldur að við eigum menntaða og skapandi þjóð við eigum auðlindir sem unnt er að nýta með skynsamlegum hætti öfluga samfélagslega innviði öflugan sjávarútveg öflugan sjávarútveg landbúnað ferðaþjónustuiðnað öfluga menningu sem er okkur til

og tryggja að hörmungaratburðir síðasta árs endurtaki sig ekki í náinni framtíð það á að vera helsta umræðuefni okkar næstu missirin